dass man hier mit diesem Amt in Zukunft auch ermittelt, was die Kosten für geistiges Eigentum sind, nämlich auf globaler Ebene, und dass man dann in diesem Transparenzvergleich auch zeigt, wie wir in Europa stehen, und ob es für einzelne Künstler, die hier Urheberrechte geltend machen, auch leistbar ist, diesen internationalen Schutz dann zu bekommen?